Señor Presidente, el 30 de junio de 2012 se firmó un principio de acuerdo en Ginebra para un Gobierno de transición en Siria, un acuerdo alcanzado por el Grupo de Acción para Siria, que incluía a los Estados Unidos, Rusia, China, la Liga Árabe, las Naciones Unidas, la Unión Europea, Turquía, Francia y el Reino Unido, es decir, el conjunto de la comunidad internacional. ¿Qué ha ocurrido para que se abandonara ese principio de acuerdo, que es lo más sólido que hemos tenido en relación con el conflicto de Siria? Creo que hay que volver a las Naciones Unidas, que hay que volver a la vía diplomática, que hay que retomar ese acuerdo de Ginebra, y creo que la Unión Europea, además de reforzar el aspecto humanitario —como ha recordado la señora De Keyser y ha confirmado que se está haciendo la Alta Representante—, debería estar proponiendo ya algunas nuevas ideas, como el aligeramiento de sanciones en los territorios liberados y el lanzamiento de programas de ayuda para las poblaciones

Y creo que las propuestas de aprovisionamiento de armas a los rebeldes o de crear pasillos humanitarios que no se pueden gestionar no son ni responsables ni realistas. Además, me parece muy paradójico que quienes están proponiendo aquí que se aprovisione de armas a los rebeldes saben que sus Gobiernos en el Consejo no están de acuerdo con esa medida, y es un poco demagógico plantearlo en el Parlamento Europeo sabiendo que es inviable.